Señora presidenta, esta semana se falla el Premio Lux y la protagonista de unas de las películas, que es un documental, dice una frase que se me ha quedado grabada Viven en una realidad paralela, construyendo sus vidas fuera del sistema, ignorando las circunstancias, y no ven el momento en el que esas circunstancias cambian dramáticamente. Y creo que eso es lo que está pasando que las circunstancias de Europa y del mundo están cambiando. Y algunos todavía no se han dado cuenta, todavía siguen pensando en el presupuesto como hace diez años. Como si no hubiera nuevos problemas, como si no hubiera nuevas necesidades, como si el escenario no hubiera cambiado.

También estamos en una época en la que los nacionalismos dentro y fuera de la Unión están volviendo a resurgir, en la que el miedo supera a la esperanza. Estamos en un momento en el que el susto de la crisis económica está pasando, pero sus efectos a medio y largo plazo están más presentes que nunca. La desigualdad y el cambio climático son los mayores retos a los que nos tenemos que enfrentar en la próxima década. Y el Parlamento Europeo no quiere ignorar las circunstancias, ni los compromisos, ni su responsabilidad.